Die sich im ganzen Land zuspitzenden Unruhen dauern nun schon seit Wochen an und richten sich sowohl gegen das brutale Vorgehen der Polizei als auch gegen die Politik der Moslembruderschaft. Zwei Jahre nach der Revolution versinkt das Land in Resignation. Soziale Missstände, Korruption, ein unzeitgemäßes Bildungs und Gesundheitssystem und vor allem Christenverfolgung, das wird sich auch nach den nächsten Wahlen im Frühjahr kaum ändern, wo ja wieder wie zu erwarten ist die Islamisten gewinnen werden. D. h., es muss für uns klar sein, wer nicht bereit ist, Frauenrechte zu gewährleisten, wer nicht bereit ist, Minderheiten zu schützen, wer nicht bereit ist, auch die christlichen Gemeinschaften in seinem Land zu schützen, der verspielt auch das Recht auf wirtschaftliche Unterstützung seitens der EU!